Alors, nous ne sommes ni naïfs ni schématiques, mais ce climat de confiance est entamé, et ceci est conforté par l'absence de réponse des autorités américaines, à part la proposition de création de ce groupe que vous avez mentionnée, Madame.

La deuxième série d'interrogations qui me motive, c'est justement le motif de tout cela. On s'est beaucoup entretenu, ici, de la nécessité d'un équilibre entre la protection de la vie privée et des données personnelles et la lutte contre le terrorisme.

Sauf qu'ici, les écoutes ne concernent pas vraiment la lutte contre le terrorisme, sauf à considérer que l'Allemagne fait partie d'un repère.